Monsieur le Président, je me réjouis que le Conseil ait bloqué les négociations d'adhésion de l'Albanie à l'Union européenne. L'Albanie est, en effet, de notoriété publique, un État en proie à une corruption endémique qui asphyxie sa propre société. Un jeune sur trois y est au chômage, selon les chiffres de la Banque mondiale. Certes, une réforme de la justice y est en cours depuis quelques années, mais ses résultats sont très inquiétants. Une commission indépendante, composée d'experts internationaux, a éliminé les juges corrompus. Résultat sur les dix sept juges qui siégeaient à la Cour suprême, il n'en reste que deux et sur les neuf juges de la Cour constitutionnelle, il n'en reste qu'un. Ces chiffres montrent l'ampleur de la corruption. Il faut se rendre à l'évidence, l'Albanie ne mérite pas de rentrer dans l'Union.